Monsieur le Président, chers corapporteurs, bravo, parce que vous proposez à notre Assemblée un rapport qui nous permet d'avoir un nouvel équilibre plus juste entre les États membres, ce qui signifie plus de légitimité pour notre institution.

Avec ce rapport, il me semble que le Parlement européen envoie au Conseil un double message extrêmement fort. Je nous invite à regarder le résultat de l'appel nominal qui sera fait sur l'article 3 de l'annexe, celle qui répartit les sièges entre États membres.

Puis, l'autre message fort, c'est cette question des listes transnationales. Tout le monde a à la bouche l'idée de plus de démocratie européenne. Le cœur battant de cette démocratie européenne est dans cette enceinte.

que ce message sera soutenu fortement par cette Assemblée et entendu par le Conseil.